Voorzitter, beste collega's, met de Europese Green Deal van vorige week is de meest ambitieuze Europese Commissie ooit van start gegaan. We kiezen resoluut voor de omslag naar een duurzame economie en een duurzame wereld voor onze kinderen. Daarenboven moeten we ook nadenken over de ecologische effecten in ons handelsbeleid.

Onze landbouw vormt de hoeksteen van ons klimaatbeleid en dat stellen we terecht.

Zo weten we allemaal dat geïmporteerd rundvlees vaker vervuilender is dan lokaal geproduceerd rundvlees, maar al te vaak is de landbouwer pasmunt voor handelsverdragen en dat is ook het geval inzake Mercosur handelsverdragen.

Moeten we koste wat kost rundvlees importeren terwijl we hier de sector met subsidies ondersteunen of moeten we meer nadruk leggen op het ecologische aspect van de handel?